og finna má á þingskjali nítján hundruð sjötíu og fimm ég vil þakka nefndarmönnum í efnahags og skattanefnd bæði í meiri hluta og minni hluta fyrir góða samvinnu við úrvinnslu málsins það ber að með þeim hætti að það er brýnt að hraða úrlausn og umfjöllun málsins til að áhrif þess geti tekið gildi þegar nú um mánaðamótin ég þakka háttvirtum stjórnarandstöðu fyrir að greiða fyrir framgangi málsins og sömuleiðis fyrir ýmsar ágætar ábendingar um það sem betur mætti fara í vinnslu þess en rétt er að geta þess að auk þeirra tillagna sem hér liggja fyrir mega þingmenn eiga von á frumvarpi er lýtur að lánsfjárheimildum ríkissjóðs sem sömuleiðis þurfa á næstu vikum að liggja fyrir vegna þeirra verkefna sem til umfjöllunar hafa verið í þinginu og menn þekkja til það frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum sem hér liggur fyrir er ekki óskamál nokkurs manns hér er verið að skatta og skera niður til að mæta framúrkeyrslu í ríkisfjármálum og brúa það geysilega bil sem er í rekstri ríkissjóðs en að óbreyttu er það svo að við sem nú lifum rekum ríkissjóð með fimm hundruð milljóna króna halla á hverjum einasta degi vikunnar með því erum við auðvitað að skerða möguleika komandi kynslóða til lífskjara og verður ekki undan því vikist að mæta þessum mikla hallarekstri með ýmsum ákvörðunum sem sannarlega verða margar þingmönnum þungbærar enda lúta þær að ýmsum framfaramálum sem barist hefur verið fyrir og náð hefur verið í gegn en ýmsar eru sem betur fer aðeins um eðlilega hagræðingu og sparnað í rekstri og það að taka til baka atriða sem valda kostnaði og betur mega sannarlega fara háttvirtrar efnahags og skattanefnd fékk tilhlýðilegar fastanefndir þingsins til að fjalla um þá liði sem einkum lúta að útgjaldaþættinum háttvirtri fjárlaganefnd háttvirta allsherjarnefnd og háttvirtur félags og tryggingamálanefnd og liggja umsagnir þeirra nefnda fyrir um þau atriði sem að þeim sneru og geri ég ráð fyrir að gerð verði grein fyrir þeim sérstaklega en þær umsagnir fylgja sömuleiðis áritun í fylgiskjali og geta þingmenn kynnt sér þar

efnahags og skattanefnd fjallaði einkanlega um það sem að henni snýr tekjuhlið málsins en þar eru allnokkur atriði eins og háttvirtir þingmenn þekkja frá fyrstu umræðu málsins þar er stærsta og viðamesta tekjuöflunaraðgerðin sú sem aftur að tryggingagjaldinu að bæta fyrir þau miklu útgjöld sem bæði atvinnuleysistryggingasjóður og ábyrgðasjóður launa hafa orðið fyrir á þessu ári og verða fyrirsjáanlega fyrir á næstu mánuðum og missirum þar er um að ræða skattlagningu sem á ársgrundvelli mun skila um tólf og hálfum milljarði króna og á meðal annars rót sína að rekja til frumkvæðis samtaka atvinnulífsins í því að draga það fram að fyrir því er löng venja í íslensku samfélagi að með tryggingagjaldinu sé staðið undir útgjöldum atvinnuleysistryggingasjóðs og að skattgreiðendur hafi ekki með beinum hætti borið kostnað af því tekjusköttum sínum eða öðrum sköttum og því sé það fyrst og fremst raunsæi að á þeim

verði tryggingagjaldið eftir sem áður að standa undir útgjöldum atvinnuleysistryggingasjóðs og í ljósi þess mikla atvinnuleysis sem nú er í landinu nærfellt tuttugu þúsund manns sé nauðsynlegt að hækka tryggingagjaldið með þessum hætti og verður að segja að það er nokkuð hraustlega get af fulltrúum atvinnulífsins að taka með þessum hætti á málum því auðvitað mun þetta legðist nokkuð þungt á ýmis fyrirtæki en sem betur fer eru mörg fyrirtæki í landinu í stakk búin til að vera þetta í öðru lagi er um að ræða tvær tímabundnar tillögur sem ná til síðari hluta yfirstandandi árs þær lúta annars vegar að sérstökum tekjuskatti á tekjum yfir sjö hundruð þúsund krónur á mánuði sem nemur átta prósent og síðan sömuleiðis af því að fjármagnstekjur umfram ákveðin lágmörk lágmörk sem ætla má að séu vaxtaafrakstur af hluta ársins sem nemi fimmtán prósent og í meðförum nefndarinnar tók það þeim breytingum að það er gert ráð fyrir því að skattlagningin verði þegar með þeim hætti en þeir sem í lægri skattprósentu eru njóti þeirra leiðréttinga í uppgjöri á sköttum ársins á næsta ári bæði tryggir það að tekjurnar koma til skila í ár þegar við þurfum á þeim að halda og eins er auðveldara og ódýrara um alla framkvæmd á þessum þætti málsins sé því skipað með þessum hætti þá voru tvö atriði er lutu að tekjuöfluninni sem segja má að hafi einkum fengið nokkra umræðu í umfjöllun nefndarinnar og athugasemdum þeirra gesta sem fyrir hana komu og umsagnaraðila þar er fyrst til að taka fyrirætlun um það að skattleggja hér á landi vaxtatekjur sem menn hafa frá öðrum löndum

gjaldfellingu á lánum sem menn þar hafa og um og um kostnaðarauka við það lánsfjármagn sem fyrirtækin hafa en þau hafa auðvitað mörg hver þurft að bera mjög þungan fjármagnskostnað á undanförnum mánuðum og eðlilegt þess vegna að slíkar áhyggjur rísi í tilfellum langflestra viðskiptalanda okkar þá er það svo að við höfum tvísköttunarsamninga þannig að þar eiga aðilar út af fyrir sig að vera jafnsettir en þó er nokkur hluti af viðskiptalöndum okkar þar sem þetta sama fyrirkomulag er í viðkomandi ríki það er ef íslendingar hafa vaxtatekjur í því landi þá er það skattlagt í því landi og út af fyrir sig eðlilegt að horfa til þess að við gætum hagkvæmni í því og sköttum þær þjóðir með sama hætti og þær skatta okkur því er ekki að leyna að þetta ákvæði er auðvitað að talsverðu leyti til þess fram sett að draga úr möguleikum manna á skattasniðgöngu að flytja fé milli ríkja til að sniðganga skattalöggjöf hér og það ræður miklu um með hvaða hætti þessi lagaheimild verður síðan útfærð og takmörkuð í reglugerð frá hæstvirtum fjármálaráðherra og það varð niðurstaða nefndarinnar að kalla eftir því að hæstvirtur fjármálaráðherra kynni þær takmarkanir sem settar verða á breytingu ákvæðisins í reglugerð fyrir efnahags og skattanefnd áður en hún tekur gildi þannig að það megi sem allra mest lágmarka hin neikvæðu áhrif af þessari aðgerð en sannarlega umtalsverðir ávinningar í því fólgnir bæði að varna skattasniðgöngu og sömuleiðis að tryggja ríkissjóði við þessar aðstæður tekjur á næstu árum af vaxtatekjum erlendra aðila hér á landi þá hlaut allnokkra umfjöllun í meðförum nefndarinnar það atriði að hækka virðisaukaskatt á sælgæti gos og aðrar vörur með sjónarmiðum um það að auka gjaldtöku á sykur í landinu og er ekki örgrannt um að við þá umfjöllun hafi komið fram að það að beita þessari aðferð getur falið í sér að gjöld hækki á ýmsar vörur sem ekki var ætlunin að hækka á þessari gjaldtöku eins og vatn djús og aðrar slíkar vörur en komi þó ekki á sykurmola eða aðra slíka hluti sem menn höfðu ætlað að myndu sæta skattlagningunni og stafar það af því að fjármálaráðuneytið og hæstvirt ríkisstjórn höfðu upphaflega fyrirætlanir um að leggja

leiddi sannarlega til þess að skattlagning af þessu tagi mundi vera miklu samkvæmari í sjálfu sér í því að hún legðist sannarlega á sykur við innflutning og kæmi þannig inn í vöruverð þar sem sykur er notaður samtök iðnaðarins hófu síðan aðra tillögu um útfærslu vörugjalda sem nefndin ákvað að láta reyna á á milli fyrstu og annarrar umræðu og fór fram allnokkur skoðun á þeim tillögum og hvort unnt væri að verða við þeim sjónarmiðum samtaka iðnaðarins sem fram kom í umsögn þeirra og tillöguflutningi en það varð niðurstaða meiri hluta nefndarinnar að sýnt væri að umsögnum þeirra sérfræðinga sem við höfum á að skipa í tollamálum og evrópuréttinum að hér væru á þeim tillögum sem þar lágu fyrir þeir annmarkar sem ætla mætti að við yrðum gerð afturreka með vegna þess að það mismunaði aðila á evrópska efnahagssvæðinu en slíkum úrskurði höfum við út af fyrir sig áður orðið fyrir þegar reynt var að hafa tuttugu og fimm prósent álag á þessa vöruflokka og því treystir meiri hlutinn sér ekki til að gera tillögur um að fara þá leiðina hann hefur hins vegar óskað eftir því að fá frá fjármálaráðuneytinu breytingartillögu við málið sem

tengjast meðal annars þeim ágæta stöðugleikasáttmála sem hér náðist með aðilum í gær ég vil við þetta tækifæri vekja athygli þingmanna á skýrslu um ríkisfjármál á þingskjali hundrað sjötíu og þrjú þar sem kynnt er sú stóra mynd sem þetta mál er hluti af það er það gríðarlega verkefni sem við eigum fyrir höndum á næstu árum að vinna á halla á ríkissjóði sem nemur nærri tvö hundruð milljörðum á ári hverju eða eins og ég áður sagði þýðir það að við sem nú lifum erum að reka ríkissjóð með fimm hundruð milljóna króna halla á hverjum einasta degi alla daga vikunnar allan ársins hring með ári erum við auðvitað ekki að gera annað heldur en að leggja skuldir á komandi kynslóðir og draga úr möguleikum þeirra á því að skapa sér góð lífskjör það verður þess vegna ekki undan því vikist að taka þær ákvarðanir sem taka þarf til að ná saman þessum hallarekstri til að háttvirtir þingmenn átti sig á umfangi þess verkefnis lætur nærri að þetta þýði fyrir meðalheimili í landinu að á hverju ári þurfi það að leggja til hátt í tvær milljónir króna meðalheimili til að við getum í sameiningu náð að loka þessu gati auðvitað er það kunnara en frá þurfi að segja að fjölmörg heimili í landinu tugþúsundir heimila eru á engan hátt í stakk búin til að leggja neitt slíkt af mörkum og því mun þetta auðvitað með auknum þunga leggjast á aðra hópa samfélagsins til að gefa annað dæmi um þau áhrif sem hér er um að ræða þá er það þannig að þetta eru tæplega tvö hundruð milljarðar króna árlega sem við þurfum að sigrast á heildarútgjöld til rekstrar allra stofnana rikisins mennta heilbrigðiskerfis utanríkisþjónustu félagskerfis og hvað það nú er eru rétt rúmlega tvö hundruð milljarðar það er eiginlega allur ríkisreksturinn sem hér er undir hins vegar er uppistaðan í fjármálum ríkisins tilfærslur það eru almannatryggingarnar það eru niðurgreiðslur til bænda lánasjóðurinn atvinnuleysistryggingasjóður og ýmsar þær aðgerðir sem eru til þess gerðar að jafna kjör í landinu og færa fé á milli hópa allar þær greiðslur í heild sinni nema rétt liðlega tvö hundruð milljónir þannig að við erum að tala um verkefni sem lýtur að því að brúa nærfellt helminginn af öllum ríkisrekstrinum og það er auðvitað óhjákvæmilegt annað en þar þurfi víð að leita fanga og víða að bera niður bæði í niðurskurði rekstrarútgjalda í því að draga úr millifærslum og í því að skattleggja en mestu skiptir að við með þessu máli um ráðstöfun í ríkisfjármálum og þeirri skýrslu sem hér hefur verið dreift í dag sköpuðum við trúverðugleika fyrir íslenskt efnahagslíf um að hér sitji alþingi sem fært sé til þess að takast á við þessi miklu verkefni og fært um að taka þær erfiðu ákvarðanir sem taka þarf til þess að hætta þessum hallarekstri til að skapa landinu á ný lánstraust á alþjóðamörkuðum til að ná vaxtastiginu í landinu niður til að atvinnulífið megi búa við góð rekstrarskilyrði og að því takist að efla verðmætasköpunina og skapa ný atvinnutækifæri því að velferð okkar á næstu missirum og árum mun auðvitað hvorki ráðast af niðurskurði í ríkiskerfinu né skattlagningu á almenning heldur fyrst og fremst af því hversu vel okkur tekst að búa atvinnulífinu aðstöðu til að efla verðmætasköpunina í landinu á nýjan leik og skapa vinnu fyrir þær þúsundir og aftur þúsundir manna sem hafa verið að missa þennan hornstein velferðarinnar